frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer áttatíu og fjögur tvö þúsund og sjö um opinber innkaup innan ríkisins hefur nokkuð verið rætt um hagkvæmni og mögulega samlegð sem gæti falist í því að taka þátt í sameiginlegum útboðum erlendis einkum með aðilum á norðurlöndunum hefur þetta einkum verið rætt varðandi lyfjaútboð landspítalans en spítalinn hefur talið unnt að ná verulegri stærðarhagkvæmni í tilteknum innkaupum á lyfjum með systurstofnunum sínum annars staðar á norðurlöndunum gildandi reglur um opinber innkaup leyfa ekki frávik í þessum tilvikum er opinberum innkaupum erlendis því verulega þröngur stakkur sniðinn í núgildandi löggjöf með hliðsjón af því að reglur evrópska efnahagssvæðisins e e s um opinber innkaup eru í verulegum mæli samræmdar þykir rétt að skapa kaupendum möguleika á því að kaupa inn í öðru e e s ríki þó að uppfylltum ákveðnum skilyrðum með frumvarpinu er lagt til að fjármálaráðherra geti veitt miðlægri innkaupastofnun sem í tilviki ríkisins væri ríkiskaup heimild til að bjóða út innkaup erlendis venjulega mundi útboð vera sameiginlegt með öðrum aðilum til dæmis miðlægri innkaupastofnun í viðkomandi ríki einnig getur þó verið um að ræða sérstakt útboð sem að tengt útboði annars aðila til dæmis fer fram samtímis og varðar svipaða vöru eða þjónustu gert er ráð fyrir því að hin miðlæga innkaupastofnun óski fyrir fram eftir heimild fjármálaráðherra til að bjóða út í öðru ríki með rökstuddri beiðni gert er ráð fyrir því að stofnunin rökstyðji að innkaupareglur e e s hafi verið innleiddar í viðkomandi ríki og innkaup erlendis þjóni með einhverjum hætti markmiðum opinberra innkaupa til dæmis hagkvæmni og eða virkri samkeppni eða öðrum lögmætum sjónarmiðum

tekin af tvímæli um að reglur viðkomandi erlends ríkis gilda alfarið um innkaup sem fram fara í ríkinu á grundvelli hinnar veittu heimildar í þessu felst meðal annars að kærunefnd útboðsmála hefur ekki lögsögu yfir viðkomandi innkaupum og getur því ekki beitt þeim úrræðum sem nefndinni eru veitt í innkaupalögunum er þetta síðastgreinda atriði í samræmi við meginreglur þjóðaréttar

frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar